Monsieur le Président, Monsieur Barroso, les pays du G8 ont décidé de l'octroi d'une somme de quarante milliards de dollars pour la Tunisie et l'Égypte, comme il a déjà été dit. Cependant, l'Union européenne doit plaider pour plus de transparence, de visibilité et de traçabilité, en somme pour une meilleure gouvernance de ces aides. Il convient de mettre l'accent sur quatre points essentiels premièrement, garantir le caractère démocratique et la transparence absolue dans la coopération au développement. Deuxièmement, s'assurer dudit respect des droits de l'homme, mais aussi accroître le rôle et les capacités des organisations de la société civile et organiser une réforme du système de gouvernance de l'aide avec une implication plus forte du Parlement européen. Monsieur Barroso, l'UE doit se porter garante de la bonne réception par les populations cibles de ces aides. Quelles sont les mesures concrètes envisagées par l'Union européenne dans ce sens?